Practic, trebuie să învățăm să facem lucrurile altfel în fiecare zi sau să facem lucruri noi, pe care până acum nu le am mai făcut. Toate astea aduc oportunități profesioniștilor sigur, celor care vor să învețe lucrurile noi și provocări pe piața muncii și în domeniul ocupării forței de muncă. De asemenea, calitatea serviciilor este afectată în bine sau în rău în funcție de progresul pe care, personal, fiecare specialist îl face. Statele membre trebuie să facă o analiză de piață pentru a asigura că furnizorii de servicii se adaptează la necesitățile pieței și trebuie să elaboreze politici care să facă serviciile profesionale din Uniune competitive la nivel mondial.